virðulegi forseti þessi fyrirspurn er nátengd fyrirspurn sem var svarað hér áðan af hæstvirtum utanríkisráðherra og byggist á rammasamkomulaginu sem gert var milli íslands og noregs annars vegar og íslands og danmerkur hins vegar tuttugasta og sjötta apríl en þar er tínt til að það verði unnið að samstarfi milli íslands og þessara ríkja danmerkur og noregs á sviði björgunarmála og almannavarna ég hef líka skoðað ræður hæstvirtur dómsmálaráðherra sem hann hefur flutt bæði í noregi nýlega og á nato fundinum og þar kemur ráðherrann fram með athyglisverðar hugmyndir um svokallaðan milli north atlantic coast gert forum sem ætti sem sagt að skoða öryggi og varnir á hafinu í norður atlantshafi og við norðurheimskautssvæðinu mér finnst þessar hugmyndir mjög spennandi og þess vegna vil ég spyrja ráðherrann hæstvirtur nánar út í þær hvað sem sagt búið er að skoða þær mikið hér í stjórnsýslunni eru þetta einkaskoðanir ráðherrans hæstvirtur eða er búið að ræða þetta milli dómsmálaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins af því að þarna eru auðvitað mjög sterkir snertifletir á milli þessara ráðuneyta og alveg ljóst að ef það yrði sett upp einhvers konar svona forum þá hlýtur það að tengjast að einhverju leyti ekki bara borgaralegri starfsemi heldur líka hernaðarlegri starfsemi af því að björgunartæki og skipan björgunarmála eru að vissu leyti með þeim hætti í okkar nágrannaríkjum að þar eru ekki bara borgaralegar stofnanir sem koma að og borgaraleg tæki heldur líka hernaðarleg tæki þannig að ég vil gjarnan spyrja hæstvirtan ráðherra út í þessar hugmyndir hvað þær eru komnar langt ég vil einnig spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvernig samstarfinu er háttað á milli dómsmálaráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins varðandi

er það þannig að fulltrúar beggja ráðuneyta sækja fundi sem haldnir eru það er búið að halda fund með norðmönnum hann var nýlega það verður fundur með dönunum fimmta nóvember eru þá fulltrúa beggja ráðuneyta á þessum fundum á jafnræðisgrundvelli þannig að við eigum ekkert á hættu að lenda hér í því að utanríkisráðuneytið keyri eina línu og dómsmálaráðuneytið einhverja allt aðra sem væri auðvitað mjög mjög óheppilegt að mínu mati þannig að ég vil gjarnan spyrja hve langt þetta undirbúningsstarf er komið á vegum ráðuneytisins í samstarfi við landhelgisgæsluna varðandi það að fylla út í rammasamkomulagið ég vil einnig nýta tækifærið og fagna því góða samstarfi sem ég veit að landhelgisgæslan hefur átt við sínar systurstofnanir á norðurlöndunum